Madame la Présidente, ces dernières années chacun l'a dit l'Union européenne a été frappée par des catastrophes sans précédent et les citer ici prendrait tout le temps du débat. Je citerai quand même l'explosion d'AZF, dont nous avons commémoré les dix ans il y a moins d'une semaine à Toulouse. Une réaction renforcée au niveau européen, telle que proposée dans le rapport de Mme Gardini, représente une réelle occasion de manifester la solidarité entre nos populations. Depuis plusieurs années déjà, l'Union tente de rendre opérationnelle cette mutualisation de nos efforts et il est désormais temps d'agir ensemble et de ne plus attendre qu'une nouvelle catastrophe frappe nos territoires pour en tirer les leçons. Aujourd'hui, il s'agit de mettre à la disposition de chacun nos capacités matérielles, humaines et financières, afin d'empêcher que de nouveaux drames se produisent. Madame la Commissaire, tout à l'heure, vous avez dit qu'il fallait anticiper les risques. Il est vraiment regrettable que, dans ce contexte, la Commission européenne envisage de se retirer du financement du programme d'observation satellitaire GMES, qui est reconnu par tous comme un instrument essentiel de la prévention et de la coordination des réponses aux catastrophes. J'appelle instamment la Commission à revoir cette position et à soutenir ces programmes phares qui donnent à l'Europe une plus value incontestable.

J'espère que nous allons l'adopter